Glasbenik na fotografiji ima ovalen obraz, poudarjeno pričesko, ki je rjave barve z zelo bujnimi kodri. Ima širše, goste obrvi, rjave oči ter poudarjena usta. Na njegovem obrazu, na njegovem obrazu pa so tudi pegice. Okoli vratu ima siv siv šal. Moški na fotografiji ima modre oči ter oranžne lase kot tudi obrvi, ki pa niso tako vidne. Poudarjeno je njegovo čelo in pa tudi nos ter vidimo tudi majhen nasmešek. Moški na fotografiji ima daljše oziroma srednje dolgo rjavo pričesko. Ima modro-sivo-zelene oči ter dolg, a tanek nos. Njegova spodnja ustnica je bolj poudarjena kot zgornja. Vidimo tudi majhen nasmešek, ima pa tudi kratko brado. Na fotografiji vidimo starejšega moškega, ki na sredini že skorajda nima več las, ob strani pa vidimo njegove sive lase. Kar tudi vidimo, so njegova specifično okrogla očala ter njegove svetlo zelenomodre oči. Ženska na fotografiji ima svetlo rjave lase, ki segajo do ramen oziroma malo čez. Njene zelene oči so poudarjene z ličili. Ima manj poudarjene, a urejene obrvi ter rahel nasmešek. rahel nasmešek na obrazu. Njena spodnja ustnica je bolj poudarjena in vidna kakor zgornja. Njeni zobje so zelo beli, prav tako pa njena koža, ki je naličena. V ušesih nosi bleščeče uhane. Moški na fotografiji ima skorajda zaprte oči, zato ne vidimo, kakšne barve so. Vidimo njegove trepalnice ter njegova na pol odprta usta. Njegova spodnja ustnica je bolj poudarjena, medtem ko je zgornja ustnica zelo tanka. Vidimo tudi njegove spodnje zobe, njegova pričeska je rjava in razmršena. V njegovem levem ušesu je, iz naše strani, je viden velik okrogel uhan. Fant na sliki ima svetlo zelene oči. Njegovi lasje so rjavi in malce valoviti. Njegove obrvi so ravno tako rjave. Bujne, a urejene. Vidimo njegov velik nasmešek na obrazu. Punca na fotografiji ima svetlo modre oči ter resen obraz. Ima dolg ozek nos in polne ustnice. Ima pa tudi dolge svetle lase. Ženska na fotografiji ima rjave velike oči, rjave obrvi in svetle lase, spete v čop ali figo. Njene ustnice so bujne, poudarjene, še posebej spodnja ustnica. Ima pa tudi bolj ovalen obraz. Moški na fotografiji je prikazan bolj iz profila. Vidimo njegove svetlo zelene oči in poten obraz. Ima kratke svetle lase in malo priprta usta.